ja, spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Zdaj, pred nami je, poroštveni zakon za dva investicijska pomembna, zelo pomembna za nadaljnji razvoj naše države, prometne infrastrukture. To je tako tretja razvojna os kot, drugi tir. In sploh ni vprašljivo, še manj pa sporno, da oba projekta v bistvu nujno potrebujemo čim prej, oziroma bi jih potrebovali že včeraj. Zdaj, o nujnosti, izgradnje drugega tira se je govorilo ne samo ves pretekli mandat, ampak že kar, skorajda ali pa že kar več kot desetletje poprej, potekali so resni pogovori, priprava projektnih dokumentacij in tudi neuspešni poskusi finančne konstrukcije, pred, prejšnjim mandatom. Zdaj, po moji oceni nekako ni bilo, mi ni mi ni bilo logično, da, so da ni želel aktivno sodelovati pri pripravi, in, projekta ravno subjekt, ki bi imel od, drugega tira največje ekonomske, koristi, to je naš največji logist Luka Koper. Ta je namreč v preteklosti nekako najbolj nasprotoval hitrim in transparentnim, rešitvam, in predvsem pa temu, da bi bil ustrezno soudeležen pri sofinanciranju izgradnje drugega tira. Jaz sama ocenjujem, da je bilo to zelo kratkoročno in kratkovidno z njihove strani, pač niso prepoznali, dolgoročnih ekonomskih koristi, ampak so samo zahtevali in pričakovali od države, da jim bo ta drugi tir zgradila. Če pa dodam še informacijo, da je Luka Koper v večinski državni lasti, potem pa mi kot, potem pa jaz mislim, da običajnemu državljanu nekako ni jasno, da drugi tir že zdavnaj ni zgrajen. Samo tisti, ki so neposredno vpleteni v vsa ta dogajanja bili, vedo, kakšne igrice so se ali pa se morebiti še vedno igrajo v ozadju. Kar pa se tiče tretje razvojne osi. Mislim, da se vsi strinjamo, da sta tako, koroški kot dolenjski krak, nujno potrebna, da je izgradnja čimprejšnja izgradnja nujno potrebna za povezljivost teh krajev in za, da bo tudi nujno, da bo tudi čim prej omogočen, enakomeren razvoj teh krajev in povezljivost z osrednjo Slovenijo. Tukaj ni nobenega dvoma in tudi, jaz mislim, da tudi državnega poroštva, nihče ne problematizira. Je pa, zame toliko bolj problematična, bom rekla, kar, manipulacija, da se obe, poroštvi, to se pravi poroštvi za oba projekta, združita v isti zakon. In to kljub, strokovnim opozorilom službe vlade za zakonodajo. Jaz se včasih res vprašam, ali, zakaj na vladi to službo sploh imate, če tako načrtno, preslišite in ne upoštevate pripomb, ki jih ta, služba daje. Ker pač to ni prvi primer, vemo, da pač še bolj zloglasen je bil primer ZOFU-ja. Ampak, če se vrnemo na temo. V SMC se nam zdi zelo nenavadno, da, je potrebno poroštvo tudi za projekt, drugega tira. Namreč ker bo očitno finančno dodatno breme padlo na račun davkoplačevalcev. Že moj predhodnik je, zelo dobro utemeljil in z dokumenti, orisal, dokazal, da se je, projekt v prejšnjem mandatu, vodil na način, da je bila finančna konstrukcija zaprta tako, da državno poroštvo ni bilo potrebno. Zdaj. Zato je bilo tudi ustanovljeno posebno projektno podjetje dva TDK, tako da ne zdaj danes, tudi z z vladne strani, govoriti, da se ne ve, zakaj je bilo ustanovljeno, kajti to je evidentno, da bo omogočilo strateško partnerstvo z zalednimi državami. In potem je res, vlada pristopila h, konkretnim pogovorom z, Madžarsko. Zdaj, zakaj strateško partnerstvo z zalednimi državami, zakaj je to tako pomembno? In v SMC smo še vedno prepričani, da je, da je to zelo dobra rešitev. Namreč, ker, tako sovlagatelj znižuje finančno breme projekta, prevzema, sorazmeren del finančnih tveganj oziroma projektnih tveganj in pa še najbolj pomembno, tudi ustvarja gospodarsko ravnotežje napram strateškim iniciativam oziroma prometnim, železniškim koridorjem, ki jih gradijo druge države v neposredni soseščini, in ti koridorji pa imajo namen prometno obiti, ozemlje Republike Slovenije. Tako da, ta način preko podjetnega podjetja dva TDK je bil, korak oziroma način, da tudi ne bi ponavljali slabih praks, ker vemo, kaj se je zgodilo pri investicijskem projektu TEŠ šest. Danes pa s tem poroštvenim zakonom, jaz se bojim, da smo na poti, da ponavljamo stare napake. Še vedno, udeležba Madžarske, bi bila bi to tudi dobra priložnost za samo Luko Koper, omogočila bi jim nadaljnjo gospodarsko rast, razvoj, nove, gospodarske priložnosti, sedaj pa pač, grozi, če, Madžarska očitno s tega k temu strateškemu partnerstvu ne bo pristopila, da bo celo, da bodo celo obstoječi, poslovni madžarski poslovni partnerji del posla, odpeljali v sosednje tržaško pristanišče. Namreč Madžarska je naš, šesti največji trgovinski partner, za Luko Koper pa predstavlja celo drugega najpomembnejšega, poslovnega partnerja, ampak mi to mirne duše prepuščamo, sosednjemu tržaškemu pristanišču. včeraj sicer, Jaz bi samo poudarila, da je tudi udeležba Madžarske, kot je bila predvidena, skladna tudi s strategijo upravljanja kapitalskih naložb, države, in če temu ne bi bilo tako, je, potem tudi včeraj naš premier ne bi mogel na srečanju s premierom Madžarske, nadaljevati pogovorov o morebitnem, nadaljnjem sodelovanju. Seveda pa je bilo izpostavljeno s strani Madžarske, če se bo klima pri nas spremenila, izboljšala, in če bomo bolj naklonjeni tujim dolgoročnim kapitalskim povezavam. in zakaj smo si zapravili to priložnost? Zaradi nepremišljenih izjav, ministrice za infrastrukturo, da naberete nekaj političnih točk in pri tem žrtvujete nacionalne gospodarske interese naše celotne države. Pač, ne bom ponavljala, gotovo si kot nekdanja premierka, sigurno predstavljate, koliko pogajalskih in diplomatskih naporov je bilo v preteklem mandatu potrebno vložiti v pogovore z Madžarsko, samo, in vse z namenom, da bi bila finančna konstrukcija zaprta in da ne bi bilo potrebno poroštvo torej obremenitev finančna obremenitev naših davkoplačevalcev. Vi pa ste, kot smo lahko slišali v, stališču tudi poslanske skupine Levice, jaz ocenjujem, da res po nepotrebnem, izjavljali, da bo projekt brez udeležbe Madžarske celo cenejši, brez da bi, dobili na na mizo kakršnekoli, številke brez izračunov in da se je Madžarska celo za sodelovanje zanimala, zato ker jo zanima slovensko morje. Ampak danes smo slišali, zanimal jo je dolgoročni najem petdeset tisoč, kvadratnih metrov poslovnih zemljišč v zaledju Luke Koper, tako da prosim bodimo natančni, ko navajamo te podatke, ker takšne izjave so, vzorčen primer, kako odgnati tujega, in strateškega investitorja. Ja, se pa strinjam, so dobili notranjepolitični piar, ampak to ima svoje ceno, dvesto milijonov evrov, kolikor bi sicer znašal predvideni, sprva načrtovani vložek, Madžarske. Izpadli smo neverodostojno, na mednarodni ravni kot država, se je pa Madžarska preusmerila v tržaško pristanišče, Luka Koper pa je izgubila veliko novih potencialnih poslovnih priložnosti. Kot rečeno, ker je, poroštveni zakon, ki je pred nami, ker vsebuje, kar dva projekta, ker pač po moji oceni je to pač manipulacija, bom, bo moja roka pri, glasovanju tudi danes zelo tresoča. Hvala.